Először is szeretném én is megköszönni a társelőadóknak és az árnyékelőadó kollégáknak a munkát. Nagyon pozitív, hogy az Ombudsman felvetéseire reagál a Parlament, mert valóban fontos, hogy létezzen egy olyan panasztételi mechanizmus a Frontex eljárásaival kapcsolatban, ami valóban működik. De ezt nagyon nagy érzékenységgel kell beállítani, hogy az aluldimenzionált Frontexet ne paralizáljuk adminisztratív terhekkel, és ne alakítsunk ki feltételeket a visszaélésekre. Éppen ezért nem lenne helyes a harmadik személyek indokolatlan bevonása a panasztételi mechanizmusba. Viszont a kíséret nélküli kiskorúak és a fogyatékosok képviseletére ki kell alakítanunk egy egyszerű és ésszerű módszert. A Frontexnek az elkövetkező hónapokban és években feltehetőleg kulcsfontosságú feladatai lesznek a külső határvédelemben, és a visszatérítési irányelv végrehajtásában.